Ono što želim svakako naglasiti jesu svi principi koje smo danas ovdje čuli, sloboda, ljudska prava, sve ono što internet nosi. Ali, internet danas više nije samo proizvod ili usluga. Internet je život.

Nažalost manje s dragim osobama, više s internetom. Nažalost manje na lijepim prostorima, više s internetom. Zato sam i zadnji put rekao, treba nam nova filozofija oko interneta i predlažem da se ozbiljno razgovara o petoj slobodi Europske unije, o digitalnoj slobodi Europske unije koja će uljučivati sve principe o kojima smo govorili, ali i sve opasnosti koje internet nosi.